Snažím se sledovat dění v Jemenu dlouhou dobu a musím říci, že to, co zde zaznívalo a na čem se asi shodujeme, je to, že občanskou válku v této zemi nevyřešíme, pokud se mocnosti z daného regionu budou do této země vměšovat a hájit tam svoje mocenské pozice. Tedy si myslím, pane komisaři, že je velká možnost pro mezinárodní působení EU tlačit na země, jako je Saúdská Arábie, jako je Írán a snažit se při jednání s nimi otázku Jemenu jasně dávat na stůl.

V případě Íránu jsme uzavřeli dohodu, paní Mogheriniová často hovoří o zlepšení vztahů s touto zemí a přitom Írán hraje, podle mého názoru, velmi negativní roli při vměšování do Jemenu.